Hvala za besedo, spoštovani gospod podpredsednik, kolegice in kolegi, veliko je bilo že povedanega, ampak najbrž bom sama še enkrat ponovila marsikaj, kar po obstoječi razpravi je vidno, da je v tej dvorani še veliko nejevernih Tomažev, o katerih sem malo prej govorila v stališču, kot prvo še enkrat jaz res pozdravljam, predlog zakona in se zahvaljujem predlagatelju, da je, zakon vložil v proceduro in imel na neki način pogum, da odpre današnjo diskusijo, ker kljub temu, da je kolega govoril, da sem nova pa ne vem kaj bila v prejšnjem mandatu, vem, da pred štirimi leti so, je bila o temu debata, ampak, ta debata ni bila, ni dosegla tega končnega cilja, ki ga sama zagovarjam, ki je popolna prepoved, in zato dojemam ta današnji predlog kot potencialno možnost, da bomo to dosegli oziroma da bomo morda vsaj omilili predvsem pa odprli debato in pokazali, da neki skupni cilj je v končni fazi prepovedati tovrstno zabavo, ki ne prinaša prav nikomur ničesar dobrega, ne ljudem, ne okolju, ne živalim, ne zdravju ljudi, in še enkrat, kot ste sama že prebrala, sama sem podala par poslanskih vprašanj ravno na tematiko zdravja ljudi ministru za zdravje kakor tudi varstva okolja ministru za okolje in prostor, in rečeno je bilo, če se ne motim, da in bilo nobene raziskave na tem področju, pa minister za zdravje pravi, da je Urad Republike Slovenije za kemikalije z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru ciljnega raziskovalnega programa CRP dva šestnajst financira za raziskovalni projekt z naslovom Onesnaženost zraka z ultrafinimi delci in ocena možnih vplivov na zdravje zaradi ognjemetov. Namen raziskave je bil oceniti izpostavljenost ljudi ultrafinim delcem, ki nastanejo kot posledica ognjemetov, ter oceniti povezanost med onesnaženostjo zraka, in ta raziskava je seveda tudi na, na, na, na voljo na spletni strani nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zaključuje minister zdravje, ministrstvo za zdravje z naslednjimi: "Ministrstvo za zdravje se v prednovoletnem času pridružuje ministrstvu za okolje in Agenciji Republike Slovenije za okolje pri ozaveščanju in pozivanju občin k opustitvi ognjemetov, medtem ko minister za okolje na mojo pobudo," zaključuje, "ministrstvo za okolje in prostor z vidika svojega poslanstva zagovarja stališče o prepovedi ali vsaj večjemu omejevanju rabe ali prodaje pirotehničnih sredstev, ob tem se seveda zaveda, da je potrebno doseči dogovore tem vprašanju z ostalimi resorji." Torej že tu vidimo, da je določen, določena odprta vprašanja v sami stranki, kateri pripada gospod poslanec, a ne, če minister za okolje in prostor nekaj zagovarja, torej, v tem kontekstu bi seveda sedaj nadaljevala z ministrstvom za notranje zadeve, ker moram povedati, mi vseeno žalosti vaš odgovor, ki me sicer ne preseneča, kar je podobno odgovorom, ki sem jih sama že prejela in ki ste ga tudi na komisiji za peticije izpostavili, torej da nobena sprememba ni potrebna, ker je že itak že sedaj praktično vse prepovedano, in da so težave predvsem, ki bi lahko nastale na črnem trgu, zame ni noben odgovor, da, da je nekaj že prepovedano in da poškodbe itak nastanejo s tistimi, zadevami, ki so že sedaj prepovedane, ker potem pa sploh ne razumem, zakaj bi jaz motila, da se potem prepove še uporaba Fena, če imamo že itak vse prepovedano, ta argumentacija za moje pojme ne zdrži, pa zdrži pa argumentacija kolegice da šest inšpektorjev za celotno Slovenijo definitivno ni dovolj, torej moramo morda vložiti dodatna sredstva v dodatne inšpekcijske službe, dodatne zaposliti inšpektorje, ki bodo odkrivali pravočasno in preprečevali tovrstna dejanja preprodaje, ne, na, na črnem trgu, jaz podpiram kvečjemu povečanje števila inšpektorjev, ki bi se, kaj, ki bi se, resnično posvetili temu, in potem gremo na vprašanje Evropske unije in direktive evropske sveta, zaradi katere, danes poslušamo, da ni možna absolutna prepoved, sedaj, ta ista direktiva v četrtem členu točke dvaindvajset pravi: "Ta direktiva ne izključuje ukrepov držav članic glede prepovedi oziroma omejitve posesti uporabe in prodaje izdelkov za ognjemete kategorije Fdva, Ftri pirotehničnih izdelkov za odrska prizorišča in vseh drugih pirotehničnih izdelkov širše javnosti, ki so upravičeni na podlagi javnega reda in miru." Javnega zdravja in slišali smo o vplivu na na zdravje javne varnosti in varstva okolja, nedvoumno je izkazano, da imajo slab vpliv na okolje pirotehnični izdelki, zakaj ne bi bila Slovenija ena izmed tistih držav članic, ki z vidika varstva okolja, ki bo eno temeljnih, oziroma že v sedanji kampanji za, parlamentarne evropske volitve se je izkazalo to temeljno vprašanje, pa bodimo mi tisti, ki bomo to vprašanje odprli, pa še nekaj glede kršitve evropskega reda pravnega niti ne bi, ne, ker direktiva je, je zgolj pomeni harmonizacija, uredba je pa tista, ki je neposredno zavezujoča, in pri direktivah so vselej možni tudi drugačni dogovori, in če je Slovenije, če bi se Slovenija tu proaktivno postavila, pa nikoli ni prepozno še zmerom se lahko, lahko smo mi tista država članica, ki bo vodilna na tem področju in bo izkazala, da par sekund zabave ali pa pet minut ognjemeta ni vredno škode, ki ga povzroča na okolje na zdravje na ljudi in na živali, ker škoda je v teh kontekstih res previsoka, govora je bilo o o alkoholu, o cigaret in tako dalje, to so seveda zadeve, ki zahtevajo, veliko več, prevzgoje družbe, bom rekla, pa veliko bolj dolgoročno, dolgoročne dolgoročne ukrepe, da sploh pridemo do kakih rezultatov, pa tudi to smo že začeli, ne, saj cigareti so prepovedani z odprtih prostorih, če se ne motim, pa tudi ko ste to pred tolikimi leti, sprejeli vem, da je da je bila najbrž javnost kar, oporekala, ampak smo prišli do tega, da je danes vsem normalno, da se v zaprtih prostorih ne kadi, tu pa govorimo o uporabi nečesa, ki je sicer strogo dovoljeno v kratkem časovnem obdobju, decembra, ampak je pa v rabi lahko tudi čez celo leto, ne, ker r saj sama po lastnih izkušnjah, pri nas v Portorožu hodiš po mestu naenkrat pred, se zgodi ognjemet, ki ni prijavljen, ne veš, da se bo zgodil, tvoja žival se ustraši, ne, lahko tudi zbeži pod kakšen avto, tudi temu sem bila priča, skratka, nadzor nad samo uporabo ni učinkovit in tu je potrebno veliko več narediti in še nekaj z, morda ta vidik danes ni bil izpostavljen, ampak z uporabo teh sredstev tudi omejujemo in ogrožamo svobodo gibanja posameznikom, kajti in in tudi omejujemo osebnostne pravice posameznikov, mnogi ljudje si v bistvu ne upajo iti na neko, prizorišče, na recimo na neki trg, kjer je neka neka, neka prireditev v času novoletnega, v novoletnem času, ker se tam nekontrolirano porabljajo ti izdelki, pa tu več niso zgolj petarde, to so rakete danes so rakete, ki imajo takšen učinek kot neki povprečen ognjemet, pa ni, ni, ni poskrbljeno ne za varnost ljudi in tako dalje in marsikdo se zaradi tega zadržuje doma, torej tu gre za omejitev svobode gibanja naših državljank in državljanov, ki, da bi se izognili temu, žal ostajajo doma, na sami komisiji smo bili priča tudi, pričevanju gospodične, ki je doživela v novembru, ko je torej izven časa omejitve na vlaku, vozila se je, mladostnik ji je vrgel petardo, zgubila, delno je izgubila sluh, mislim, a se mi zavedamo, kake so to trajne posledice in kako ni vselej tisti, ki vrže, žrtev, kako je lahko žrtev nekdo, ki je slučajno nekje, torej in, in zato je zame, edina smotrna prepoved, ne zaradi tega, da bi uvedli prohibicijo, kot zelo radi danes uporabljajo izraz, ker nas se spominja na, na leta prohibicije alkohola in tako dalje, ne, in potem je seveda ta konotacija drugače kot prepoved uporabe pirotehnike, zaradi tega, ker bi s tem izkazali, da kot družba tovrstna dejanja obsojamo, da smo kot družba tovrstna dejanja prerasli, da lahko ognjemete nadomestimo z drugačnimi, svetlobnimi učinki, ki jih je dandanes veliko na voljo in ki ni ne onesnažujejo okolje, da lahko, da, da našim mladostnikom, našim otrokom izkažemo, da kakršnakoli uporaba pirotehnike ni dovoljena, ker če bomo mi starejši izkazali to, bomo na ta način prevzgojili mlade, če pa nekaj dovoljeno, potem si mislijo, no, je dovoljeno, saj zakaj pa ne, ne, tudi bolj ko vprašanje zakona konkretnega tu gre za res na neko širšo družbeno etično-moralno vprašanje, torej smo mi kot družba sposobni preseči, neko zastarelo razmišljanje in sposobni zavarovati, otroke, zdravje vseh nas, živali naše in okolje, in jaz sem prepričana, da smo in, se veselim tudi nadaljnje razprave prav v po vložitvi tudi amandmaja, tako da še enkrat, absolutno bom zakon v prvi obravnavi podprla in upam, da bomo do ko da bomo, končni cilj tudi dosegli, ki je še enkrat, za moj, za moje res prepričanje prepoved. Hvala.